Państwowy wymiar sprawiedliwości nie może poprzestawać na samej tylko karze kryminalnej pozbawienia czy ograniczenia wolności skazanego, ale powinien uczynić wszystko, aby sprawcę przestępstwa pozbawić wszelkich korzyści odniesionych z przestępstwa.

kupił za korzyści uzyskane z korupcji, powinno zostać mu skutecznie odebrane. Jeśli przestępstwo wyrządziło komuś krzywdę, odebrane korzyści powinny służyć naprawieniu tej krzywdy, a jeżeli szkoda dotyczy interesu państwa skonfiskowane mienie powinno przejść na własność państwa. Jeśli przestępca traci wszystkie korzyści odniesione z przestępstwa, jeśli naprawi krzywdę, dopiero wtedy sprawiedliwość staje się pełna. Dopiero wtedy karanie przestępców zapobiega przestępstwom na przyszłość. Tym celom służy omawiana dzisiaj dyrektywa. To dobra dyrektywa, pozwalająca na skuteczniejsze ściganie i karanie przestępców, na bardziej sprawiedliwe karanie.